11 ust. 3 Regulaminu obowiązek wzajemnego szacunku w debacie Izby. Panie Przewodniczący, bardzo proszę, żeby pan poseł Bullmann przeprosił wszystkich posłów prawicy za kojarzenie prawicowości z jakimkolwiek ekstremizmem. Od Winstona Churchilla po polityków polskiej prawicy, którzy gnili w więzieniach nazistowskich i komunistycznych, my wypraszamy sobie taki język! My bez przerwy słyszymy dzielenie, segregowanie Europejczyków, traktowanie ludzi o prawicowych poglądach jako ludzi gorszego sortu, którym można przypisywać ekstremizm, radykalizm. I bardzo Pana proszę, Panie Przewodniczący, za każdym razem reagować na tę demagogię.